Ik ben zeer blij met het voorstel voor een Europese toegankelijkheidswet. Het is uiteraard maar een klein onderdeel van de omzetting van het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Bijgevolg verwacht ik dat de Commissie ook nog het nodige zal doen op andere domeinen waarvoor zij bevoegd is. Feit is dat er nog steeds geen sprake is van een echte eengemaakte interne markt voor personen met een beperking. Dus moeten wij focussen op het wegwerken van alle nog bestaande obstakels, zoals onze eigen website. Bedrijven worden nog altijd geconfronteerd met bijkomende kosten, wanneer zij hun producten in heel Europa willen aanbieden vanwege allerlei en soms conflicterende nationale regels en standaarden. Natuurlijk is hierbij een goed evenwicht nodig tussen de belangen van consumenten met een beperking en die van bedrijven. Dat zou een grote boost geven aan de economische groei, want er zijn in de Unie meer dan 80 miljoen personen met een beperking. Dit aantal zal nog stijgen naar 120 miljoen tegen 2020 door de vergrijzing.

Op mij kunt u zeker rekenen voor een inhoudelijk sterke Europese toegankelijkheidswet. Het moet echt een positieve impact hebben op ons leven.